Voorzitter, het spijt mij een beetje dat ik de heersende consensus moet doorbreken, maar het is eerder mijn indruk dat de Europese dienst voor extern optreden eigenlijk bijna een schoolvoorbeeld is van hoe het níet moet en hoe het absoluut níet verder mág in dat labyrint van de Europese instellingen.

Want zelfs wanneer een aantal manifeste misbruiken worden weggewerkt, zelfs indien Barones Ashton morgen met pensioen zou gaan, zelfs indien een onmiskenbaar soort profitariaat en de overbetaling van een aantal Europese zogenaamde diplomaten wordt aangepakt, dan nog blijft het centrale probleem bestaan. De Europese Unie is géén federale staat, is niet klaar voor een eengemaakte buitenlandse politiek en dus ook niet voor een eengemaakte diplomatie.